Aber eines ist klar Dieses Europa wird nur ein gutes Europa sein, wenn es ein demokratisches Europa ist. Eine Demokratie, die darin besteht, dass man so oft abstimmt, bis das Establishment jenes Ergebnis hat, das es wünscht, ist keine Demokratie.